De no ser aprobadas estas enmiendas, la Resolución no habrá servido de nada. El Parlamento Europeo debe ser vanguardia de esto. La sociedad nos está adelantando y nos señala el camino.